Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je crois qu'au moment justement où l'Union européenne essaie de redéfinir, après le traité de Lisbonne, sa politique commerciale, en même temps que d'essayer de l'articuler avec sa politique industrielle, il faut saluer le fait que trois rapports arrivent

nous négocions des accords de libre échange, nous négocions au sein de l'OMC toute une série de mesures qui, malheureusement, sont totalement décalées du débat public dans lequel les citoyens essaient de s'engager. Comment expliquer aujourd'hui à nos opinions publiques qu'un ballon de football qui rentre sur le marché européen, produit dans des conditions de travail décentes où on respecte l'environnement, et un ballon de football qui est fait par le travail des enfants ou dans un pays où l'organisation syndicale est interdite, est le même ballon de football? On ne peut plus expliquer cela à nos opinions publiques il faut donc c'est notre responsabilité aujourd'hui intégrer dans le commerce ces questions environnementales et ces questions sociales.

Un tiers des émissions de l'Europe ne sont pas produites en Europe mais correspondent à des biens importés. Il faut donc absolument intégrer la question climatique dans nos échanges commerciaux. Comment expliquer à nos opinions publiques qu'en même temps qu'on va conclure un accord de libre échange qui, potentiellement, va entraîner de la déforestation, on va aller négocier à Cancún un accord REDD qui vise à compenser financièrement, dans les pays du Sud, la non déforestation?

On a essayé d'en finir aussi avec des débats blancs ou noirs. On a arrêté de se dire que la libéralisation du commerce et la lutte contre les changements climatiques vont détruire 100 de nos industries en Europe où, d'une certaine façon, on s'en moque parce que la question climatique doit primer. Quand on a travaillé sur la question des fuites de carbone, par exemple, on a essayé de préciser à chaque fois quel était le secteur d'activité qui pouvait être mis en danger et quels pouvaient être les outils qui permettraient de protéger ce secteur. Même chose sur les lois sur le cadre de discussion à l'OMC, sur l'anti dumping. Même chose sur les procédés et les méthodes de production.